Sie kommen also über die klassische Balkanroute, wo es offensichtlich eine offene Außengrenze gibt, die eher einem Schweizer Käse gleicht denn einer wirklichen Grenze.

Was erwarten nun die Bürger? Sie erwarten einen effektiven Schutz von Europa, einen effektiven Schutz der Außengrenzen. Es heißt, hier rasch und gezielt zu handeln. Ich habe allerdings Bedenken, dass mit dem vorliegenden Bericht hier wirklich etwas effizient weiterbewegt wird.